Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi. Jaz bom omenjeni zakon podprl, saj s tem, gremo korak proti temu, da se lotimo zagotovo enega najbolj perečih vprašanj, ki tare to družbo trenutno, to pa je demografija. In da Slovenijo, demografska slika, kot je trenutno na razpolago, kakršno imamo trenutno in kakršno bomo na podlagi nekaterih kazalnikov imeli v naslednjih letih, desetletjih, resno ogroža, je ugotovila tudi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je, pretekli teden, v torek, sprejela priporočila vladi za krepitev, slovenske nacionalne varnosti, v katerih je med priporočili tudi točka, da Slovenijo dolgoročno ogrožajo negativni demografski trendi. Zdaj, če pogledamo povprečno starost prebivalstva Republike Slovenije, je bil ta leta dva tisoč devet enainštirideset celih tri, leta dva tisoč osemnajst, letos, pa je triinštirideset celih dve leti. Delež prebivalcev, starih od, nič do štirinajst let, je bil leta dva tisoč devet štirinajst odstotkov, dva osemnajst petnajst. Znižal se je delež prebivalcev, starih od petnajst do štiriinšestdeset, in sicer za, štiri odstotne točke. Delež prebivalcev, starih petinšestdeset ali več let, pa je šel iz šestnajst celih štiri odstotka na devetnajst celih štiri odstotka. Ne, in komisija je v obrazložitvi napisala naslednje: "Slovenija ima deveto najstarejše prebivalstvo na svetu. To nas ogroža v temelju. Če se navedeni negativni trendi ne bodo zaustavili, potem v prihodnjih treh desetletjih lahko še naprej opazujemo izrazite kadrovske probleme pri Slovenski vojski, policiji in drugih službah, ki skrbijo za nacionalno varnost. Poleg omenjenih težav v prihodnjih desetletjih službe, ki skrbijo za nacionalno varnost, lahko pričakujejo še dodatne rekrutacijske probleme, ki izvirajo iz dejstva, da sedemnajst procentov v Sloveniji živečega prebivalstva ni rojenega v Sloveniji." Zdaj, na to so opozarjale službe, ki so bile omenjene. Predvsem varnostne. To se pravi, Slovenska vojska, slovenska policija in pa druge. Da, probleme rekrutacije že resno zaznavajo. Če pogledate generacije otrok, ki se rojevajo sedaj, in primerjate s tistim, ko, ki so se rojevale petnajst oziroma dvajset let nazaj, je lahko vzporednica zaskrbljujočega stanja, kar se tiče rekrutacije obrambnih in varnostnih sil, tudi aktualna demografska slika. In ko zraven prištejemo še dejstvo, da se med pet in osem tisoč ljudi, mladih državljank in državljanov, letno odseli iz Republike Slovenije, pa ne v tem smislu, da grejo za pol leta na Erasmus program, ampak da grejo v tujino, ker si pač tam zaradi takšnih in drugačnih razlogov, predvsem pa je eden od poglavitnih razlogov ugodnejše, davčno okolje ,#eee, najdejo službo, tam odprejo podjetje, potem je to toliko znatna škoda za Slovenijo, ker država niti na tistih osemnajst tisoč, ki se jih letno rodi, praktično ne more več računati, ker jih bo po projekcijah, ki so trenutno na voljo, lahko tukaj ostalo nekje deset do enajst tisoč. In, ta problem je rešljiv samo na en način. In to pa je s sprejemanjem ukrepov, ki stimulirajo pozitivno družinsko politiko. In zakon, ki je pred nami, zagotovo je eden takšnih zakonov. Leta, takrat, ko je bilo v času prve Janševe vlade sprejeto, da je vrtec za vsakega drugega in tudi nadaljnje otroke zastonj, žal bilo potem ukinjeno, ni res, da ni kazalo pozitivnih demografskih trendov. Lahko si greste pogledat za nazaj. Vsak ukrep, ki kakorkoli razbremeni, osebne proračune družin, staršev, je korak v pravo smer, kajti demografija je potem pozitivno vplivana s te strani. In, resnično ne razumem, zakaj ob, gospodarski rasti, ki jo trenutno imamo, zakaj ob presežku proračunu, ki se ga planira, zakaj ob vseh tistih milijonih, ki pridejo iz naslova gospodarske rasti dodatno v proračun, nimajo državljanke in državljani, govorim o širšem segmentu, nič od tega. Seveda bi kolegi z Levice rekli takoj: "Ja pa imajo, ker smo znižali minimalno plačo." Ok, lepo in prav, znižalo, ker smo zvišali, se opravičujem, kar smo zvišali minimalno plačo. Jaz sem govoril o širšem segmentu državljank in državljanov, katerega lahko zajamemo samo v primeru, da to, kar smo že imeli, in to, kar bomo tudi imeli, mislim, da je potem čez tri zakone, danes verjetno ne bo šel, prišel na vrsto, zakon o dohodnini, ki smo ga v SDS-u predlagali, samo na ta način lahko ti zajameš širši del državljank in državljanov, ko predlagaš dvig splošne davčne olajšave iz tri tisoč na tri tisoč petsto evrov. Če pa ti dvigneš minimalno plačo za recimo trideset evrov, prvič, trideset evrov zagotovo nekaj se bo poznalo v denarnicah, ne pa seveda toliko, kot bi se, če bi državljanke in državljane, tudi te, ki prejemajo minimalne plače, razbremenili na način, da bi sprejeli spremembe v smislu dviga splošne davčne olajšave, jih zagotovo ne bomo stimulirali, ne na takšen ne na drugačen način, tudi če jim bomo dali trideset evrov, potem pa, s prvim prvim dva tisoč dvajset pa še dodatnih trideset evrov, ne, ker bodo morali približno dve leti čakati, da bodo sploh, dobili šestdeset evrov več, pa še to gre, vemo, za koliko ljudi, ne gre za to, da bi vsi dobili več. Okej, ampak če sprejmemo to, recimo da za tiste z minimalno plačo dvigujemo to minimalno plačo, ne, če gremo to, da se sprejema ukrepe za posamezne, če rečem temu, segmente državljank in državljanov, ne, me pa zanima, kaj pa bomo naredili oziroma kaj boste naredili pa za segment državljanov, ki jih lahko poimenujemo mlade družine. In tukaj je eden od predlogov, ki je zagotovo korak v pravo smer, da bi se te mlade družine razbremenilo in da bi se nenazadnje kdo odločil več, da bi imel otroke, kajti ni samo problem rekrutacije v oborožene sile, kot sem prej rekel, kar je sprejela KNOVS, ampak je seveda tudi lahko to naprej ekonomski problem, predvsem z vidika, da bo, slej ko prej potrebno dvigovati upokojitveno starost, ker se enostavno račun, koliko aktivnih državljanov dela za toliko, za takšno in drugačno število upokojencev, enostavno kmalu ne bo več izšel. Tako da, jaz bom ta zakon podprl, saj menim, da samo s pozitivno družinsko politiko lahko stimuliramo to, da bomo imeli večje število rojstev, kar pa bo imelo pozitivne, vidike na demografijo, pozitivna demografija pa za sabo potegne tudi vse druge pozitivne vidike, predvsem tukaj v, ekonomskem smislu in seveda tudi v ostalih.